Mais je veux dire, ici, sans nier à quiconque le droit d'avoir un autre sentiment, que l'achèvement du troisième programme d'ajustement économique doit être vu pour ce qu'il est, à savoir une excellente nouvelle, à la fois pour la Grèce et pour la zone euro.

C'est la preuve que la responsabilité et la solidarité sont les deux faces d'une même pièce et qu'elles doivent absolument aller de pair. Nous avons su jouer sur l'une et sur l'autre au cours des dernières années, et certainement encore davantage ces derniers mois.

Alors, je veux me garder ici de tout triomphalisme, mais je pense qu'un catastrophisme serait de très mauvais aloi.

En concluant ce programme, nous créons les conditions d'un rebond durable et puissant.

Le chômage baisse, bien sûr trop lentement, mais il baisse tout de même. Alors, cela dit, il reste évidemment beaucoup de travail à accomplir pour que toute la population grecque ressente enfin les conséquences positives des efforts réalisés ces dernières années. Je sais, en revenant de Grèce, que la classe moyenne et les plus vulnérables n'ont toujours pas le sentiment que la crise est passée et ils ont raison puisqu'ils en paient encore dans leur chair et dans leur vie l'héritage.

Je suis convaincu, je l'ai dit et je le répète, que l'accord que nous avons conclu est le meilleur accord possible. D'abord, parce qu'il est équilibré, qu'il répond à la fois aux besoins et aux intérêts du peuple grec ainsi qu'aux préoccupations des partenaires. Il offre une liberté j'insiste à nouveau sur ce mot et du temps à la Grèce qui pourra désormais pleinement se concentrer sur l'essentiel cela a été dit par plusieurs d'entre vous, avec des termes différents, bien sûr à savoir son redressement économique, la création d'une croissance forte. En même temps, il fournit les garanties nécessaires et renforce la confiance des partenaires économiques des investisseurs pour garantir un retour apaisé de la Grèce sur les marchés financiers. C'est bien de cela dont il s'agit après le 20 août.

Il faut aussi qu'il y ait des moyens supplémentaires pour réaliser des investissements stratégiques dans les secteurs riches en emplois, en faveur de la compétitivité, notamment les secteurs que les Grecs, eux mêmes, ont identifiés dans leur stratégie de croissance. Je pense aux transports, à l'énergie, à l'agroalimentaire, au secteur maritime, au secteur pharmaceutique, au tourisme durable, à toute une série de sujets sur lesquels la Grèce a des avantages comparatifs à faire valoir. Aujourd'hui, c'est cela la priorité de la Grèce, c'est de s'engager pleinement pour le retour d'une croissance solide et c'est la clé de son rétablissement complet. Il reste encore beaucoup à accomplir. Je le sais et je redis ici que la Grèce n'assumera pas cette tâche seule. Les Européens et la Commission européenne l'accompagneront tout au long du chemin. Notre réussite sera collective ou elle ne sera pas.

Nous le ferons dans le cadre du Semestre européen, et je sais l'importance des rendez vous budgétaires que nous avons à l'automne. Comme la crise économique a frappé et déstabilisé la Grèce plus que tout autre pays, notre accord, c'est vrai, prévoit la mise en place d'une surveillance renforcée. Cela me paraît être un bon compromis pour la Grèce comme pour la Commission européenne, mais vous verrez que cette surveillance n'est en rien un quatrième programme.

Non, non, la surveillance renforcée n'est pas un quatrième programme déguisé. Elle sert à préserver l'élan de la réforme, à renforcer la crédibilité, ce qui sera crucial pour la Grèce pendant la période postérieure au programme. Cela rassurera les marchés, les investisseurs et les partenaires européens.

Alors, j'ai été accusé ici, comme je l'ai été à Athènes, hier, de jouer à je ne sais quel jeu politique occupé par je ne sais quelle ambition. Ce que j'ai compris, en tout cas, à Athènes hier, et encore aujourd'hui, c'est qu'il est vrai que des élections ont commencé dans les têtes, mais pas les élections européennes et pas pour moi, mais les élections en Grèce pour certains.

J'ai bien travaillé avec Antonis Samaras, le précédent Premier ministre du parti Nouvelle Démocratie, j'ai bien travaillé avec ses ministres, M.

Alors de grâce je le dis à ceux qui se laissent aller à des facilités les passions politiques sont ce qu'elles sont, et nous les éprouvons tous, mais elles ne doivent pas conduire à décrédibiliser un bon accord. En faisant ainsi, on joue contre son pays et moi, je veux jouer pour l'Europe et je veux jouer pour et avec la Grèce. Je pense encore une fois que cet accord n'est pas parfait, que la situation doit faire encore l'objet de nombreuses améliorations, mais que tout de même, nous sommes vraiment dans la bonne direction, et je voudrais que ce Parlement dans sa diversité le reconnaisse tout simplement. C'est une question d'honnêteté et de vérité, et c'est cela qui m'a toujours guidé.